Ferreira, sono stati dati in proporzione gli spazi a tutti i gruppi, sono stato elastico con tutti i gruppi, però al Suo gruppo non credo sarebbero spettati altri interventi.

Lei può non essere d'accordo, io rispetto il suo disaccordo, ma i conti sono stati fatti in maniera matematica, sono stati fatti dai servizi, quindi non dipende da me. Dipende soltanto da quella che è la situazione dell'Aula. Le autorità competenti della Repubblica ellenica mi hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on.